Up. Hvala lepa. Kot rečeno, seveda, so, seveda so prišli, novi ljudje v, kabinete posameznih, ministrstev. Število sem vam navedel. Jaz ... bom, v prihodnjih dneh bomo te podatke resnično poskusili še bolj ažurirati in jih vam tudi v zelo kratkem času, poslali, če se strinjate, pisno. Tudi, z vsemi vrednostmi, koliko, koliko znašajo njihove, plače. Seveda pa se ni zvišalo, ker, to so, zaposlitve za določen čas. In, ko, se je vlada zamenjala, so seveda iz kabinetov, ljudje, zaposleni za določen čas tudi, odšli, iz državne uprave. Tako da ... Na ta račun, se, število zaposlenih v državni upravi ni zvišalo. Kar zadeva zdaj kvalifikacije, glejte, posameznih, zaposlenih. Jaz to, težko sodim. Obstajajo, seveda merila, obstajajo, zahteve, po, določenih kvalifikacijah, ko se, zaposluje, kabinetne zaposlitve. Je pa res, da to, niso, zaposlitve, prek, javnih razpisov, ampak na zaupanje. In zelo težko sodim zdaj za, ministrstva, v celoti. Jaz lahko za, Ministrstvo za javno upravo zatrdim, da temu ni tako in za tem, tudi, upam, stati. Kar zadeva pa zmanjšanje, števila, zaposlenih v državni upravi - seveda je, absolutno, bom rekel, težnja, vsake vlade, te vlade absolutno, da se, to število, zmanjša. Nismo kvantificirali, v v številkah ali, odstotkih. Pač po, po, bi rekel, nekaterih naravnih poteh od upokojitev pa tudi - in to bi, rad posebej poudaril - prehajanje ljudi iz, državne oziroma javne uprave v realni sektor. V realnem sektorju za določene kvalifikacije so pač zdaj pogoji zaposlovanja in plače, ugodnejši in ljudje tudi odhajajo, iz, javne uprave. Po drugi strani pa se pač, kažejo nekateri problemi, ki pa nas bodo, ne vem, v prihodnje pa vendarle p, silili k novim zaposlitvam. Vi veste za, velike probleme, kadrovske probleme. Zdaj smo reševali problem pravosodnih policistov. Veliki veliko kadrovski manko je na področju, vseh inšpektoratov praktično, v tej državi, tako da je zdaj težko reči, koliko seveda bo, za koliko se bo število, zmanjšalo, glede na to, da bo pa vendarle, treba vsaj na teh, kadrovsko najšibkejših p ...